D'abord, il faudra revoir les facteurs internes tels la corruption, le manque de garde fous démocratiques ou les lacunes en matière de droits de propriété, responsables du maintien de ces pays dans une situation de sous développement. Ensuite, au plan économique, il faut enrichir notre approche en apportant un soutien plus fort aux agriculteurs, aux PME et à la bonne utilisation des ressources de l'État afin de mettre sur pied de nouveaux instruments.